herra forseta allsherjarnefnd alþingis heimsótti litla hraun fyrir stuttu og var heimsóknin afar fróðleg og er ljóst að starfsfólkið þar er að vinna gott starf við erfiðar aðstæður margt jákvætt hefur verið framkvæmt hjá fangelsismálastofnun að undanförnu og ekki síst undir stjórn valtýs sigurðssonar og ég vil nota þetta tækifæri og færa honum þakkir fyrir vel unnin störf í þágu þessa málaflokks en eins og alþjóð veit hefur valtýr verið skipaður nýr ríkissaksóknari ég bind sömuleiðis miklar vonir við nýja fangelsismálastjórann pál winkel ég vil einnig fagna skipun margrétar frímannsdóttur sem forstöðumanns litla hrauns en það eru fáir einstaklingar sem hafa jafnmikla þekkingu og áhuga á fangelsismálum en einmitt margrét þótt margt gott hafi verið gert í þessum málaflokki meðal annars að tilstuðlan núverandi dómsmálaráðherra eru verkefnin því miður næg eitt þessara verkefna er að bæta fyrirkomulag heimsókna á litla hrauni eins og allir vita er ein besta leiðin fyrir fanga til að ná fram betrun og auðveldari innkomu hans í samfélagið á nýjan leik að hann glati ekki samskiptum við fjölskyldu sína í nýlegu verndarblaði gerir formaður verndar og fangelsismálaprestur hreinn s hákonarson þetta að umfjöllunarefni og segir með leyfi forseta heimsóknaraðstaða barna í fangelsum ætti því að vera utan fangelsis í öllum tilvikum barnið ætti ekki að þurfa að ganga inn fyrir dyr fangelsis til að njóta samvista með foreldri eða öðrum nákomnum einnig segir hreinn með leyfi forseta afbrot foreldrisins eru barninu algjörlega óviðkomandi og samskipti fanga við börn sín geta því vakið með þeim besta sem býr í þeim ég er því sannfærður um að eitt það skynsamlegasta sem við getum gert í fangelsismálum er að fjölga heimsóknartímum og bæta heimsóknaraðstöðuna til muna meðal annars þannig að börn þurfi aldrei að fara á fyrir veggi öryggisfangelsis því spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort hann sé ekki tilbúinn að beita sér í þá átt